Unsere Werte wie die Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten sind das Fundament für jegliche Beziehung der EU mit unseren Partnern in der Welt. Aus diesem Grund soll auch das Kasachstan Abkommen eindeutig den Schutz und die Förderung der Menschenrechte gemäß internationalen Standards beinhalten. Die EU muss die Reformvorhaben verfolgen und aktive, auch technische Unterstützung bei der Implementierung anbieten. Schwerpunkt hierbei soll der Ausbau der aktiven Zivilgesellschaft, einer funktionierenden rechtsstaatlichen Verwaltung und eines Bildungssystems sein. Ein politischer Pluralismus, in dem Oppositionsparteien und die Zivilgesellschaft frei und ungehindert ihre Meinung äußern können, ist eine Grundlage jeglicher Demokratie.